Para nuestro grupo, garantizar el acceso a la vivienda, la educación y la formación, la protección social, la salud y la reunificación familiar son pilares irrenunciables que no se pueden cuestionar, porque si lo hacemos estaríamos cuestionando el propio Derecho internacional, la Convención de Ginebra y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por lo tanto, nuestros propios principios y valores. Incrementar la inversión pública con un aumento del Fondo Social Europeo es una buena noticia, como también lo es garantizar que las personas refugiadas puedan acceder al mercado laboral como máximo en un plazo de seis meses desde la solicitud y que tengan un salario mínimo equiparable al resto de europeos y europeas, evitando el dumping social y la explotación de las personas más vulnerables. Debemos evitar, no obstante, que se generen dinámicas perniciosas por las que se promueva premiar a unos refugiados frente a otros por motivos de origen o formación no puede haber refugiados de primera y de segunda y, para ello, tiene que haber medidas que eviten la discriminación —también la discriminación de género en el mercado laboral—. El Acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía ha sido un nefasto paso en falso. Debemos volver atrás, centrarnos en diseñar políticas de integración y de inclusión social y ampliar siempre el Estado del bienestar, ya que sin él no hay integración posible.